Jaké navrhujete konkrétní řešení?

Víte, že v Africe řada států z toho, že jejich pracovníci pracují v Evropě nebo v jiných vyspělých státech, profitují? Jaké Vy byste navrhl řešení?